Jeszcze parę lat temu mieliśmy na Bałtyku pustynię z dorszem, dzisiaj okazuje się, że Komisja głosuje za podniesieniem limitów. Czy to znaczy, że mamy tak doskonałe programy, czy jednak niedoskonałe badania naukowe?